Większość miejsc pracy w najbliższej przyszłości będzie wymagać umiejętności cyfrowych, wiele ofert pracy może znajdować się w tym sektorze. W rezolucji podkreślana jest utrzymująca się różnica w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami, w zakresie podstawowych i zaawansowanych umiejętności dostępu do technologii cyfrowych i usług oraz udział kobiet w zdigitalizowanych miejscach pracy. Dla mnie bardzo interesujące mogą być także wyniki badań, byle tylko były zgodne z rzeczywistością, mające na celu określenie systematycznych przyczyn rosnącej nierówności płci w zakresie umiejętności cyfrowych, które mogą wynikać po prostu z odmiennej budowy mózgu u obu płci, jaka kształtuje się już w początkowych okresach życia, tygodniach życia, będąc wzmacniana w rozwoju osobowym, której wielu nowoczesnych ideologów nie dostrzega próbując wymuszać parytety.